Herr Präsident! Als ich zur Grundschule ging, stand über dem Gebiet von Ostdeutschland, also dem der ehemaligen DDR, die Zeile Zurzeit unter sowjetischer Verwaltung, und bei den weiter östlichen Gebieten Pommern und Schlesien stand Zurzeit unter polnischer Verwaltung. Das war eine der großen Lebenslügen der Nachkriegszeit der Glaube, dass die im Krieg verloren gegangenen Gebiete jemals zurückkommen würden. Erst Willy Brandt hat mit dieser Lüge Schluss gemacht. Eine ähnliche Lüge herrscht seit 53 Jahren in Bezug auf Gaza und Westjordanland. Beide Areale gingen den Arabern verloren, weil sie Kriege gegen Israel verloren. Wenn man einen Krieg beginnt, muss man damit rechnen. Die Zweistaatenlösung von 1967 ist die große Lebenslüge der UN, und sie ist auch die große Lebenslüge der EU. Präsident Trumps Friedensplan ist keineswegs ideal, aber er bringt immerhin Bewegung in eine völlig festgefahrene Situation.

Wollen wir also weiter an einer Lebenslüge festhalten?